Ja, hvala še enkrat. Me veseli, da imam samo minuto. Še bolj me pa veseli to, da je državni sekretar u, da je najavil samo pet minut. Zelo me veseli in priporočam oziroma predlagam, da se mu vsi opravičite. Ker je v petih minutah bil sposoben eksaktno in jasno povedati, kje je problem. Meni se zdi, da bi si mogli vsi še enkrat zavrteti teh njegovih pet minut in sploh vso to razpravo, ki jo zapravljamo že več ur, izbrisati. Ker je v petih minutah povedal ključne zadeve, ki so problematične v tem zakonu. In povedal jih je zelo lepo, eksaktno in po točkah. Ne, da ga branim, ampak resnično tako mislim. Tako da jaz bi predlagala v prihodnje, da vsem državnim sekretarjem omogočimo, ker če v petih minutah ne znaš bistva povedati, in to mi dobro vemo, ker drugače naše razprave ne bi bile normirane na pet minut, potem pač res nisi za določeno funkcijo. Hvala.